Pour être tout à fait clair, nous n'allons pas réviser la directive sur le commerce électronique parce que, dans l'analyse que nous avons faite et à la suite de la consultation de nos services et des États membres, il nous est apparu qu'il n'y avait pas une demande claire de révision de cette directive. Nous allons clarifier et couvrir un certain nombre de champs. Ainsi, je voudrais prendre l'exemple des infrastructures de paiements, que vous avez d'ailleurs évoqué.

Nous préparons également un livre vert sur un marché européen intégré pour les paiements par carte, par internet et par téléphone mobile.